Herr Präsident! Ich danke Ihnen zunächst für Ihre Worte der Trauer und des Gedenkens zu Beginn dieser Sitzung.

aus dem Euro gesprochen nur nicht im Europäischen Parlament. Dass das hier kein Thema sein soll, ist unverständlich, aber es ist in gewisser Hinsicht klar, dass man Schwierigkeiten hat, sich diesem Thema zu nähern, weil eine juristische Möglichkeit zum Austritt nicht gegeben ist. Das führt dazu, dass alle Vorkehrungen, die möglicherweise für den Austritt getroffen werden, hinter verschlossenen Türen intransparent, im Geheimen stattfinden. Das heißt, die Bürger haben keine Möglichkeit, in irgendeiner Form zu evaluieren, wie sie davon betroffen sein würden. Es ist völlig unklar, wie ein Austritt vonstatten gehen würde, wenn er denn geordnet verläuft, was wir alle erhoffen. Das sollten wir hier diskutieren.